Pane předsedající, sázení on line je velice pohodlné, stačí doma kliknout myší a jste ve hře. Patologické hráčství proto představuje obrovské riziko a jeho společenské náklady jsou enormní.

Proto pokládám ochranu spotřebitele a prevenci patologického hráčství za zásadní požadavek. Považuji za důležité přijmout společná evropská pravidla, která povedou k účinné prevenci a ochraně zranitelných skupin, zejména mládeže, která je tímto druhem hazardu ohrožena nejvíce. Jednotlivé členské státy musí v této oblasti daleko více spolupracovat, zejména při potírání negativních jevů s hazardem spojených. Jsem proto ráda, že zpráva obsahuje mimo jiné i výzvu Komisi i členským státům, aby se soustředily na výzkum výskytu, vzniku a léčby závislosti na hazardních hrách. Kombinace prevence negativních jevů a účinné pomoci obětem hazardu je jedinou možnou cestou, jak se aktivně postavit fenoménu hazardu na internetu.